Tout d'abord, sur le constat nous déplorons le temps qu'il a fallu aux institutions européennes pour prendre la mesure des ravages de l'optimisation fiscale agressive. Merci aux lanceurs d'alerte! Le manque à gagner pour la France serait de 15 milliards d'euros par an, probablement dix fois plus pour l'Union.

Juncker est le principal artisan du scandale des LuxLeaks

Dijsselbloem, qui est le ministre des finances des Pays Bas, une des plaques tournantes de montage qui permettent aux multinationales comme Facebook, Starbucks et Amazon de ne payer aucun impôt ou presque.

Il faut tout à la fois préserver la souveraineté des États en matière fiscale et lutter contre ces pratiques. Le Front national s'est associé à tous les textes en faveur de la transparence fiscale mais refuse catégoriquement d'aller vers une union fiscale. Je salue donc à nouveau les initiatives visant à contrôler les prix de transfert, à instaurer la transparence en matière de rescrits et à harmoniser les bases en matière d'impôt sur les sociétés. J'aurais, en revanche, aimé des sanctions plus claires contre les cabinets de conseil qui aident à l'optimisation abusive. Au delà de cela, il est évident qu'un pays comme la France ne fera pas l'économie d'une réflexion sur le niveau de ses prélèvements obligatoires. Il n'existe des paradis fiscaux qu'en comparaison avec les enfers fiscaux

Nous devons renforcer notre attractivité fiscale nationale pour plus de lisibilité et de stabilité, notamment par une baisse des prélèvements. Il faudra en France un pacte État stratège et entreprises afin de générer de la confiance et de favoriser la création de valeur.